La manœuvre est claire supprimer son opposition. Un siècle après les génocides arménien et syriaque, rien de nouveau, malheureusement, de ce côté de l'Europe. Un siècle après les génocides arménien et syriaque, on voit une fois de plus que la Turquie menace l'Europe. Notre groupe Europe des nations vous a mis en face de vos responsabilités. Qu'attendez vous, chers collègues, pour demander, comme nous, la fin des négociations d'adhésion de la Turquie?